Ik denk dat wij als Parlement een belangrijke inspanning hebben geleverd samen met de rapporteur die ik complimenteer voor al haar inspanningen. We hebben hard gewerkt, we hebben ons ook flexibel opgesteld.

Ik denk dat de rapporteur daar straks nog op zal terugkomen. Wat moet er nu gebeuren?